hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um fiskeldi frá sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd nefndin fjallaði um málið og fékk á fund sinn ingimar jóhannsson og sigríði norðmann frá sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti jón gíslason og halldór runólfsson frá matvælastofnun jón kjartan jónsson og guðberg rúnarsson frá landssambandi fiskeldisstöðva óðin sigþórsson frá landssambandi veiðifélaga jóhannes sturlaugsson frá laxfiskum e h f og þórð ásgeirsson frá fiskistofu auk þess fékk nefndin umsagnir frá sextán aðilum og hafði því úr nokkru að moða varðandi þetta mál með frumvarpinu er lagt til að eftirlit og stjórnsýsla fiskeldismála verði að mestu leyti flutt til fiskistofu frá matvælastofnun eftirliti verður þó skipt milli þessara stofnana þannig að fiskistofa mun hafa eftirlit með þeim þáttum er snúa að rekstrarleyfum veiðistjórnun ferskvatnsfiska rekstri og fiskeldisfræði en matvælastofnun með þeim er snúa að matvælaeftirliti og heilbrigði vatnafiska markmiðið er að skapa skilyrði til uppbyggingar eldi vatnafisks og nytjastofna sjávar og efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu á fundum sínum ræddi nefndin fjölmörg atriði og leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu og þá fyrst að skilgreiningu frumvarpsins á hafbeit verði breytt til samræmis við skilgreiningar hafbeitar í öðrum lögum það er um lax og silungsveiði og lögum um fiskrækt nefndin ræddi um aðkomu sveitarfélaga að þeim stjórnsýsluákvörðunum sem í frumvarpinu felast og varða meðal annars svæðaskiptingu fiskeldis staðsetningu fiskeldisstarfsemi og útgáfu rekstrarleyfa en á fundum nefndarinnar komu fram athugasemdir um að aðkoma þeirra væri ekki nægilega vel tryggð og að það skipti sveitarfélög og íbúa þeirra miklu máli hvort starfsemi á borð við fiskeldi væri leyfð við strönd eða á fjörðum í sveitarfélögum og því væri nauðsynlegt að tryggja þátttöku þeirra í ákvörðunum um það fellst nefndin á það þau sjónarmið og leggur til breytingu á frumvarpinu í þá veru að leitað verði umsagnar viðkomandi sveitarfélags við svæðaskiptingu fiskeldis við staðbundið bann við starfsemi og loks við veitingu rekstrarleyfis þá leggur nefndin enn fremur til að við setningu reglugerða samkvæmt fjórðu grein frumvarpsins verði leitað álits sambands íslenskra sveitarfélaga landssambands fiskeldisstöðva og landssambands veiðifélaga til þess að sjónarmið þessara hagsmunaaðila liggi fyrir í samræmi við framangreinda breytingu telur nefndin nauðsynlegt að leggja til breytingar á ákvæði til bráðabirgða um að samband íslenskra sveitarfélaga tilnefni fulltrúa í samráðsnefnd um framkvæmd laganna og verði verða fulltrúarnir þá tólf talsins og að atkvæði formanns ráði úrslitum ef ágreiningur verður í nefndinni samráðsnefndin hefur það hlutverk að fylgjast með og stuðla að greiðri framkvæmd og virkum skoðanaskiptum þeirra er lög um fiskrækt lög um veiðimálastofnun lög um varnir gegn fisksjúkdómum og lög um lax og silungsveiði varða helst tillagan felur því einnig í sér að nauðsynlegt er að leggja til sambærilegar breytingar á ákvæðum til bráðabirgða í þeim lögum og leggur nefndin því til breytingar á frumvarpi sem varðar breytingar á lögum vegna flutnings stjórnsýslu og eftirlitsverkefna á sviði lax og silungsveiði fiskræktar og fleira til fiskistofu samanber fimm hundruð þrítugustu og fyrsta mál á þingskjali átta hundruð þrjátíu og tvö fyrir nefndinni komu fram athugasemdir um að hugtakið neikvæð vistfræðileg áhrif sé óljóst og ekki nægilega vel skilgreint í frumvarpinu og geti því verið íþyngjandi fyrir umsækjendur um rekstrarleyfi til fiskeldis sem fjallað er um í þriðja kafla frumvarpsins í sjöundu grein kemur fram að áður en leyfi er veitt skuli afla umsagnar veiðimálastofnunar og hafrannsóknastofnunarinnar eftir því sem við á um hvort náttúrulegar aðstæður á fyrirhuguðu starfssvæði fiskeldisstöðvar eða fyrirhugaðar eldistegundir eldisstofnar eða eldisaðferðir gefi tilefni til hættu á neikvæðum vistfræði eða erfðafræðiáhrifum sem leitt getur af leyfisskyldri starfsemi þá er í níundu grein þar sem fjallað er um málsmeðferð fiskistofu heimild til að leggja fyrir umsækjanda að rannsaka á eigin kostnað hvort fyrirhuguð starfsemi fiskeldisstöðvar feli í sér aukna hættu á fisksjúkdómum eða hvort um neikvæð vistfræðileg áhrif geti orðið að ræða hugtakið neikvæð vistfræðileg áhrif hefur ekki verið skýrt skilgreint í lögum og getur náð yfir mjög vítt svið og telur nefndin því að vinna við skilgreiningu hugtaksins gæti tekið mjög langan tíma en nauðsynlegt yrði að samræma skilgreininguna í fjölda laga og taka mið af alþjóðlegum samningum svo sem alþjóðasamningi um líffræðilega fjölbreytni leggur nefndin því áherslu á að við skilgreininguna beri að beita meðalhófsreglu og almennum ákvæðum stjórnsýslulaga

áherslu á að með ákvæðum frumvarpsins er ekki ætlunin að stöðva fiskeldi eða gera umsækjendum erfitt fyrir heldur er verið að leggja mat á sjúkdómstengda þætti og minnir nefndin sérstaklega á í því sambandi að reglur stjórnsýslulaga gilda um framkvæmd laganna svo sem meðalhófsreglan og andmælarétturinn

rekstrarleyfi er gefið út þarf umhverfisstofnun að gefa út starfsleyfi samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir eins og verið hefur nefndin ræddi einnig ákvæði frumvarpsins um eldisbúnað í tuttugustu greinar sem felur í sér að innflutningur á notuðum eldisbúnaði sé óheimill telur nefndin að slíkt bann sé of strangt og geti falið í sér viðskiptahindrun auk þess sem það er ekki í samræmi við aðra málsgrein þrítugustu greinar frumvarps til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna endurskoðunar á undanþágum frá fyrsta kafla fyrsta viðauka við e e s samninginn og innleiðingar á reglugerð evrópuþingsins og ráðsins í sé númer hundrað sjötíu og átta tvö þúsund og tvö frá tuttugasta og áttundi janúar tvö þúsund og tvö auk afleiddra gerða

á öðrum eldisbúnaði sem sannanlega sé hægt að sótthreinsa enda þyki sannað að ekki berist smitefni með honum sem valda dýrasjúkdómum nefndin telur frumvarpið eðlilegt framhald þess að yfirstjórn allrar stjórnsýslu varðandi nýtingarstjórnun á fiskum fer nú fram í einu og sama ráðuneyti sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti og að við þessa einföldun verði stefnumótun í málaflokknum skilvirkari en áður nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem lagðar eru til í sérstöku þingskjali númer ellefu hundruð þrjátíu og tvö helgi hjörvar var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn arnbjörg sveinsdóttir karl fimmti matthíasson gunnar svavarsson atli gíslason með fyrirvara kjartan ólafsson birkir j jónsson jón gunnarsson og grétar mar jónsson